Das war eine Mammutaufgabe Respekt! und vor allem war das sehr viel Teamwork Danke dafür! Das haben wir richtig gut gemacht. Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, dass man hundertprozentige Sicherheit niemals herbeiregulieren kann. Das funktioniert nirgendwo, auch nicht bei der Arzneimittelsicherheit. Wir haben uns zu Recht auf das Wesentliche konzentriert, auf die Unterscheidbarkeit der Verpackungen, auf die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette. Mit der Unterscheidung zwischen verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten sind wir auch den richtigen Weg gegangen, denn wir müssen immer berücksichtigen, dass jede Gesetzgebung, jedes Sicherer Machen von Produkten natürlich auch Geld kostet.